fer fram umræða utan dagskrár um íslenska matvælaframleiðslu og matvælaverð málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigurður ingi jóhannsson hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra jón bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund